Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, diciamocelo chiaramente è bene parlare della situazione del parco di Virunga, ma non abbiamo nessuna intenzione di risolvere il problema che c'è lì, perché le multinazionali che vanno a sfruttare le risorse che ci sono stiamo parlando del petrolio sono europee la Soco è inglese, la Total è francese. Le compagnie che dovrebbero occuparsi del progetto di elettrificazione del parco, che è stato autorizzato dal governo congolese, dalla Repubblica democratica del Congo, sono belga e inglese, quindi sono compagnie europee, compagnie su cui noi dovremmo cercare di esercitare pressione o comunque un modus operandi che sia rispettoso di un posto che è il più grande esempio di biodiversità, un parco di